Herr Präsident! Die grüne Revolution sowie auch die jüngsten Proteste zeigen ganz klar, dass es im Iran ein großes zivilgesellschaftliches Potenzial gibt. Dieses muss unterstützt werden, denn nur so kann sich eine demokratische Öffnung entwickeln. Leider treffen Sanktionen oft genau diese junge aktive Zivilgesellschaft.